Je voudrais dire que la même chose semble se retrouver au niveau des propositions que vous allez faire dans le domaine économique et monétaire, où vous vous proposez de transformer le Mécanisme européen de stabilité en un Fonds monétaire européen proposition qui devrait être sur la table le 6 décembre tandis que le président de l'Eurogroupe vient d'être recruté par le Mécanisme européen de stabilité lui même pour réfléchir à cette réforme, ce qui pose tout de même question quant à la crédibilité des institutions dans leurs rôles respectifs.

Je vous mets en garde contre ce que nous sentons venir une proposition dans laquelle la Commission serait au final dessaisie de ses compétences en matière de supervision budgétaire au bénéfice du Mécanisme européen de stabilité, la Commission restant, elle, seule compétente pour mettre en œuvre des réformes structurelles dans le cadre d'une conditionnalité macroéconomique que ce Parlement européen a toujours refusée.